Ahora, tras la toma de Saná por parte de los hutíes, estamos ante el final del experimento de la Primavera Árabe, que en este país supuso la expansión, el refuerzo de Al Qaeda, una campaña desastrosa de ataques de vehículos aéreos no tripulados por parte de Estados Unidos y la descomposición del Estado yemení y de su ejército. Estados Unidos, Francia y Reino Unido han ordenado la evacuación de sus embajadas, pero me gustaría aconsejar que no sacáramos conclusiones precipitadas. La pregunta no es quién tiene el poder en la capital y si es uno de los nuestros. La pregunta que debemos hacernos es si quien recibe nuestro apoyo es aquel que promueve la estabilidad fuera de faccionalismos, sectarismos o integrismo.